forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá meiri hluta menntamálanefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer níutíu og tvö tvö þúsund og átta um framhaldsskóla nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þóri ólafsson og baldur guðlaugsson frá menntamálaráðuneyti guðbjörgu aðalbergsdóttur frá félagi íslenskra framhaldsskóla ásgeir guðmundsson hreiðar má árnason og sindra snæ einarsson frá sambandi íslenskra framhaldsskólanema og önnu maríu gunnarsdóttur og ásdísi ingólfsdóttur frá kennarasambandi íslands umsögn barst frá rafiðnaðarsambandi íslands með frumvarpinu er lagt til að gildistöku ákvæðis í lögum um framhaldsskóla um að skólum sé óheimilt að innheimta efnisgjöld fyrir efni sem nemendum er látið í té samkvæmt einhliða ákvörðun skóla verði frestað til ársins tvö þúsund og tólf með fertugustu og fimmtu grein laga númer níutíu og tvö tvö þúsund og átta um framhaldsskóla voru gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla þrengdar frá því sem var í eldri lögum um framhaldsskóla númer áttatíu nítján hundruð níutíu og sex í annarri málsgrein sjöundu greinar þeirra laga var gert ráð fyrir því að heimilt væri að innheimta efnisgjald af nemendum sem nytu verklegrar kennslu vegna efnis sem skóli léti þeim í té og þeir þyrftu að nota í námi sínu hámark gjaldsins var ákveðið fimmtíu þúsund krónur á skólaári eða tuttugu og fimm þúsund krónur á önn í b lið fyrstu málsgrein fertugustu og fimmtu grein gildandi laga er almennt við það miðað að innheimta efnisgjalds sé ekki heimil fyrir efni sem nemendum er látið í té samkvæmt einhliða ákvörðun skóla þó sé heimilt að innheimta efnisgjald fyrir efni sem skóli lætur nemendum í té ef nemandi hefur af því ávinning eða sérstök not á árinu tvö þúsund og átta munu framhaldsskólar hafa innheimt um tvö hundruð milljóna króna í formi efnisgjalda

í þessu ljósi er lagt til að ákvæði önnur málsgrein sjöundu greinar eldri laga um heimildir framhaldsskóla til innheimtu efnisgjalda gildi tímabundið eða út skólaárið tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf

nemendum þá er í fimmtugasta og fyrstu grein kveðið á um að í fjárlögum ár hvert skuli tilgreind sú fjárhæð sem veitt er til að mæta kostnaði nemenda vegna námsgagna ljóst er að framhaldsskólarnir þurfa nú í ljósi efnahagsástandsins að taka á sig umtalsverðan niðurskurð á fjárveitingum eins og aðrar ríkisstofnanir ekki er gert ráð fyrir að dregið verði úr kjarnaþjónustu skólanna en niðurskurður verði á öðrum þáttum afnám efnisgjalda fyrir efni sem skóli lætur nemendum í té og þeir þurfa að nota í námi sínu hefur í för með sér enn þrengri fjárhag skólanna þar sem ekki er gert ráð fyrir að mæta þeim með nýjum framlögum í fyrirliggjandi fjárlagatillögum

meiri hlutinn áréttar að ekki sé verið að taka upp nýja gjaldtöku hjá verknámsnemendum heldur framlengja óbreytt ástand

óbreytt háttvirtir þingmenn unnur brá konráðsdóttir og margrét tryggvadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins auk þeirrar sem hér stendur skrifuðu eftirfarandi háttvirtir þingmenn undir nefndarálitið ásmundur einar daðason árni þór sigurðsson skúli helgason og sigmundur ernir rúnarsson